Porozumienie z Indiami w sprawie wolnego handlu jest w tym momencie sprawą kluczową dla Europy. Już w obliczu obecnych problemów gospodarczych umowa ta zapewni Unii szerszy dostęp do jednej z najszybciej rozwijających się gospodarek świata.

Moim zdaniem dopracować trzeba kwestie związane z rolnictwem i przemieszczaniem się ludności. Poza tym brak jest należytych postępów w dziedzinie zamówień rządowych i usług, zasad ochrony własności intelektualnej, w tym oznaczeń geograficznych, oraz warunków trwałego rozwoju, a szczególnie przestrzegania standardów w procesie produkcji w ramach tworzenia jednakowych warunków konkurencji. Uważam za konieczne przeprowadzenie oceny specyfiki poszczególnych sektorów, aby wskazać ewentualny ujemny wpływ